Monsieur le Président, l'ACAA n'est pas un simple accord technique. C'est le renforcement des relations UE Israël et un accès libre au marché unique européen bien que l'UE ait décidé, en juin 2009, de suspendre le rehaussement de ses relations économiques avec Israël. Donner son consentement à cet accord, c'est admettre et encourager la colonisation illégale des territoires palestiniens c'est admettre et encourager le blocus illégal et inhumain de Gaza. Dans les rapports de nos ambassadeurs à Jérusalem, il est recommandé d'adopter des mesures contraignantes pour mettre fin à la colonisation. L'Union européenne ayant déclaré que la colonisation israélienne était un obstacle à la paix, l'adoption de l'ACAA devra, par souci de cohérence, nous amener à refuser le prix Nobel de la paix.